Señor Presidente, en nombre de mis colegas que han copatrocinado esta Declaración por escrito, de la señora Fiona Hall, la señora Teresa Riera, la señora Judith Sargentini y el señor Filip Kaczmarek, quiero, en primer lugar, mostrar nuestra alegría por el hecho de que esta Declaración por escrito haya recibido un número tan importante de firmas, teniendo en cuenta, además, que el tema del desarrollo de las capacidades científicas de África y el fomento de las asociaciones de radioastronomía euro africanas es un tema de singular importancia, seguido con mucho interés en todo el continente, y particularmente en África del Sur.

exponer, ante los medios de comunicación, la trascendencia que esta Declaración por escrito tiene para el progreso del continente africano y del cono sur del continente africano en particular. Quiero también exhortar a la Comisión Europea a reaccionar de forma constructiva como debe ser tomando en cuenta la importancia de esta Declaración por escrito, que es muy importante para África, que es muy importante para la ciencia y que, desde luego, es muy importante para las relaciones